Szanowna Pani Przewodnicząca!

Rzeczywiście tak jak mówili koledzy przejęciu władzy przez Baszara al Assada towarzyszyło wiele nadziei. Wielu dyplomatów, wielu polityków na świecie myślało, że jeżeli tę władzę w Syrii przejął młody, wykształcony w Wielkiej Brytanii lekarz, to będzie prowadził kraj ku reformom. Pozwolę sobie na prywatne wspomnienie 2,5 roku temu miałem przyjemność przewodniczyć delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP i w czasie spotkania z prezydentem Assadem pytaliśmy go, czy po reformach gospodarczych przyjdzie czas na reformy polityczne, na reformy państwa.

Dzisiaj widać jak bardzo pan Assad się mylił, dzisiaj dziesiątki tysięcy Syryjczyków na ulicach pokazują, że chcą wolnego państwa, że chcą demokracji, że chcą żyć w normalnym kraju. My musimy te działania wesprzeć i dlatego cieszą mnie działania Unii Europejskiej, cieszy mnie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Musimy oczywiście wzmocnić wysiłki, żeby przekonać Rosję, żeby przekonać Chiny i doprowadzić do rezolucji Rady Bezpieczeństwa.